Gospodine predsjedniče. Kolega, spomenuli ste kako jamstvo za mlade samo po sebi nije dovoljno, tražili ste bržu i jaču reakciju. Iz susjednog kluba Ujedinjene ljevice govorili su kako treba fleksibilizirati monetarnu politiku u Europskoj uniji. Mene zanima da li je to stav vašeg kluba?